Señora Presidenta, señor Comisario, el mundo tiene ante sí dos grandes retos, dos retos de larga duración la lucha contra los efectos del cambio climático y la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo.

Figuran en la declaración final de la Cumbre de la FAO más de mil millones de personas en el mundo sufren hambre y cuarenta millones perecen cada año como consecuencia de la pobreza. La crisis alimentaria, primero, y la crisis financiera, después, nos están alejando del cumplimiento de los Objetivos del Milenio. No avanzamos, sino que retrocedemos. Los retos son de larga duración, pero las respuestas son urgentes, se necesitan ahora. Sin embargo, en las últimas semanas hemos recibido noticias preocupantes la resistencia de los grandes emisores de gases a tomar decisiones en la Cumbre de Copenhague y la falta de líderes y de concreción en la Cumbre de la FAO, en Roma. Son preocupantes los problemas que tenemos, pero no lo es menos la falta de capacidad de acción. El género humano ha progresado porque hemos identificado los retos, hemos sabido cuáles eran las respuestas y hemos actuado. En estos momentos también sabemos a qué nos enfrentamos, pero hemos perdido la capacidad de actuar. Por eso, yo apoyo la resolución, que pide en este Parlamento acción, y acción urgente.